Pero mucho más desagradable es comprobar la situación en que se encuentran miles de ciudadanos de esta pequeña y muy europea isla, que ven cómo sus vidas están condicionadas por lo que suceda con el volcán y con los continuos movimientos sísmicos que se están produciendo. Con el túnel que une sus dos principales ciudades cerrado, sin poder faenar, cerrando comercios y viendo terriblemente agravada una crisis de enormes proporciones, poco más les queda que esperar. Una espera que es insostenible desde el punto de vista económico pescadores, agricultores, pequeños comerciantes, hoteleros y toda la sociedad en su conjunto necesitan urgentemente la solidaridad y el apoyo económico de Europa para afrontar no sólo el presente, sino también un futuro que se presenta incierto. La Unión Europea tiene que estar allí donde se la necesita, y ese lugar es hoy, más que nunca, la isla de El Hierro.